herra forseti ég beini fyrirspurn til hæstvirts samgönguráðherra um starfsemi íslandspósts h f en tilefni hennar er það að fyrir nokkru síðan bárust fréttir af því að fyrirtækið hygðist opna fjölda nýrra og glæsilegra pósthúsa víðs vegar um landið og jafnframt vinna ný lönd á nýjum mörkuðum

á þessari uppbyggingu er hins vegar önnur hlið sem ég sé ástæðu til að setja stórt spurningarmerki við en það eru framtíðaráform fyrirtækisins sem ekki tengjast grunnstarfseminni ekki er langt síðan íslandspóstur keypti prentsmiðjuna samskipti af einkaaðilum með þeim kaupum blandaði fyrirtækið sér af fullum þunga í samkeppni á prentmarkaði markaði sem einkafyrirtæki hafa sinnt fram að þessu í tengslum við fréttir um opnun pósthúsanna nýju kynntu forsvarsmenn fyrirtækisins þau framtíðaráform sín að útvíkka starfsemi félagsins með útrás á fleiri mörkuðum íslandspóstur hyggst nú auka þjónustu sína svo um munar meðal annars með sölu á skrifstofuvörum pappír geisladiskum kortum föndurvörum og

um áratuga skeið hafa einkaaðilar einir annast rekstur ritfangaverslana og prentsmiðja því miður hefur ríkisfyrirtækið íslandspóstur nú hafið nýja markaðssókn á þessum sviðum slík áform brjóta í bága við grundvallarsjónarmið um þátttöku ríkisins á samkeppnismarkaði þau brjóta einnig í bága við þá stefnu sem síðustu ríkisstjórnir hafa fylgt í þessum

í ljósi þess að ríkið er nú farið að selja ritföng föndurgögn og reka prentsmiðju eins furðulegt og það kann nú að hljóma þá vil ég spyrja hæstvirtan samgönguráðherra tveggja spurninga fyrsta er hæstvirtur ráðherra fylgjandi því að íslandspóstur h f stundi samkeppnisrekstur við einkaaðila á mörkuðum sem einkaleyfi fyrirtækisins nær ekki til og hyggst ráðherrann grípa til einhverra aðgerða til að koma í veg fyrir að íslandspóstur stundi slíka samkeppni og þá mætti hugsa sér til dæmis með tilmælum til stjórnenda fyrirtækisins nauðsynlegum lagabreytingum eða með því að einkavæða fyrirtækið